Natomiast znaczenie cyberbezpieczeństwa, jak wiemy, jest to ogromne.

Jak wiadomo, gospodarstwa domowe na świecie posiadają około pięciu miliardów urządzeń podłączonych do internetu.

Producenci wprowadzają nowe urządzenia, nowe modele towarów, które są podłączone do Internetu, natomiast nie idzie do tej pory za tym w parze instalacja odpowiednich zabezpieczeń. Wiemy, że atak hakerski na jedno domostwo już może spowodować duże problemy dla właścicieli, ale jednocześnie jest też tak, że taki atak na wiele urządzeń może być użyty również przez cyberprzestępców jako narzędzie do ataku na infrastrukturę strategiczną państwa. Badacze z Princeton University przeprowadzili symulacje, które pokazały, że nagły trzydziestoprocentowy skok popytu na energię elektryczną może skutecznie wyłączyć wszystkie generatory atakowanym obszarze, tak więc bezpieczeństwo domostw prywatnych łączy się również z bezpieczeństwem strategicznym.